Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, cela fait presque huit ans que nous demandons des critères d'identification des perturbateurs endocriniens à la Commission européenne.

Les perturbateurs endocriniens sont partout dans les meubles, les vêtements, les emballages, les contenants et les produits alimentaires.

Nous devons assurer un niveau de protection toujours plus élevé aux citoyens. Pour cela, il faut avancer avec les connaissances techniques et scientifiques dont nous disposons et il est donc fondamental d'encourager la recherche et l'innovation dans ce domaine.